frú forseti ég vil þakka hæstvirtum iðnaðarráðherra fyrir að flytja þessa skýrslu og hafa fengist til þess en það er af sem áður var þegar framsóknarflokkurinn geystist um og kynnti kárahnjúkavirkjun sigri hrósandi um að hér væri eitthvert geysilegt afrek en nú er öldin önnur og menn reyna helst að komast hjá því að ræða afleiðingar þessarar virkjunar og líka ávinning þess að hafa reist þessa virkjun en ég vil aðeins byrja á því að fjalla um það í hvaða ljósi og hver var forsaga þess að farið var af stað með þessa virkjun en ástandið er eins og ágætur háttvirtur þingmaður benti á birkir jón jónsson það var hnignun í heilum fjórðungi og það var ekki aðeins hnignun í heilum fjórðungi það var hnignun alls staðar á landsbyggðinni og það er afleiðing meðal annars stefnu framsóknarflokksins en hann hafði verið í ríkisstjórn um tæpan áratug þetta var bein afleiðing af fiskveiðistefnu stjórnvalda sem stjórnvöld virðast enn þá keyra áfram af fullum krafti og það má sjá alvarlegar afleiðingar af þeirri stefnu nú enn í grímsey þessa dagana á grundarfirði er nú verið að selja í burtu aflaheimildir þannig að enn þá er eyðileggingarmáttur framsóknarflokksins að verki þetta eru staðreyndir sem verður að fara yfir og þetta er ekki nein tilviljun heldur hefur helsti hugmyndfræðingur flokksins jón sigurðsson sem er nú orðinn hæstvirtur byggðamálaráðherra þetta hefur verið stefna hans og hann birti grein um þetta í borgfirðingabók þar sem hann fjallar ítarlega um framtíð íslands og ég vil segja það við skagfirðinga sem fylgjast með þessari umræðu að formaður framsóknarflokksins hefur ekki trú á skagfirðingum hann hefur ekki trú á því að það sé hægt að reisa byggð í skagafirði það kemur fram í grein

ráðist á undirstöðuatvinnugrein byggðanna það er sjávarútveginn og heldur því áfram enn í dag heldur hefur hann líka flutt opinber störf í miklum mæli frá byggðunum og flutt framkvæmdir þaðan í burtu þegar hæstvirtur fjármálaráðherra var spurður út í þessa stefnu þá yppti hann bara öxlum hér en nú virðist hann eitthvað vera að taka við sér af merka má að hann virðist vera að flytja fjármuni rétt fyrir prófkjörsslag sjálfstæðisflokksins meðal annars í hesthús og eitt og annað en þetta er afleiðing stefnu ríkisstjórnarinnar og það sem átti að gera er að það átti að komast hjá þessari umræðu með því að segjast vera að gera eitthvað þá var ráðist í kárahnjúkavirkjun kárahnjúkavirkjun átti að vera bjargvættur austurlands en við sjáum það sem höfum fylgst vel með málum á austurlandi hvað hefur verið að gerast þar á þeim svæðum sem hafa ekki notið ávinning af virkjuninni svo sem breiðdalsvík þar hefur framsóknarflokkurinn jafnvel komið með opinbert fé og greitt fyrir lokun atvinnufyrirtækja framsóknarflokkurinn hefur stutt þá stefnu meðal annars á stöðvarfirði að loka frystihúsum þar þetta er alveg með ólíkindum og maður furðar sig á því að maður skuli halda svona áfram og stilla fólki víða á landsbyggðinni upp við vegg ef þið viljið ekki álver eða virkjun þá fáið þið ekki neitt þannig er dæmið sett upp en við búum við að það er búið að reisa virkjunina við kárahnjúka og það þarf að nást bót um þessa virkjun hver er leiðin til þess það er ekki leið framsóknarflokksins með orðagjálfri og skrúðmælgi þar sem því hefur verið líkt við kandilos sem streymir úr barka hæstvirtur iðnaðarráðherra heldur þarf að veita alvöruupplýsingar það þarf að segja fólki hver ávinningurinn er af þessu það þarf að veita almennar upplýsingar um hvað rafmagnsverðið er hvað erum við að fá fyrir þessa virkjun en það er leyndarmál það fær enginn að vita en það sem við höfum séð sem höfum fylgst náið með rafmagnsverðinu meðal annars hjá fólki sem er að sýna okkur rafmagnsreikningana úr norðausturkjördæmi norðvesturkjördæmi það er að rafmagnsreikningurinn á venjulegu bændabýli hefur tvöfaldast jafnvel en þegar á að taka saman skýrslu um það þá virðist það vera allt í felum nú höfum við í stjórnarandstöðunni reynt að létta leynd af því hvað rafmagnsverðið hefur í raun hækkað og það er ekki hægt að bera fyrir sig frú forseti að það sé eitthvert viðskiptaleyndarmál þetta rafmagn til stóriðjunnar er selt í föstu verði þannig að vera að tala um einhverja viðskiptaleynd er af og frá og á ekki við þannig að fyrsta leiðin til að ná sátt um málið er að aflétta allri leynd í öðru lagi þarf að aflétta leyndinni af því hvað umrætt mannvirki hefur farið fram úr kostnaðaráætlun

innan hvaða áætlana er verið að tala um er verið að tala um tilboð impregilo eða er verið að tala um kostnaðaráætlun landsvirkjunar það þarf að fá þetta á hreint ef menn vilja sátt um þetta en ef menn vilja liggja undir ámæli eins og mér sýnist hæstvirtur iðnaðarráðherra vilja gera um það að þetta standi mögulega ekki undir sér þá er það ekki góð leik hvorki fyrir framsóknarflokkinn né þá sem vilja ná raunverulegri sátt um þetta verk einnig hefur verið fáheyrt að fylgjast með svörum og málflutningi fráfarandi iðnaðarráðherra í þessu máli valgerðar sverrisdóttur þegar hún hefur verið spurð meðal annars skrifleg spurning frá mér hér á þinginu um gang mannvirkjanna þar fyrir austan þá fást engin svör bara eitthvert píp á blaði sem er varla pappírsins virði og mér finnst í rauninni hæstvirtur iðnaðarráðherra sem nú situr ætti að fara yfir verk fráfarandi iðnaðarráðherra og bæta um betur veita fólkinu í landinu raunverulegar upplýsingar eins finnst mér grátlegt að horfa upp á fólk eins og háttvirtur þingmaður halldór blöndal koma hér og tala um það að maður sem beitti sér fyrir því að það yrði farið í nánari rannsóknir sem reyndar kom í ljós að veitti ekkert af grímur björnsson hann lagði sig fram um það og hefur örugglega goldið fyrir að einhverju leyti hvað varðar starf sitt það er látið að því liggja að maðurinn hafi ekki gert skyldu sína og sent þessa pappíra í einhverjar vitlausar áttir en vel að merkja umrætt skjal var merkt sem trúnaðarmál og ekki nóg með það það virtist vera svo mikill trúnaður um málið að fráfarandi hæstvirtur iðnaðarráðherra virtist ekki hafa séð þetta mikla trúnaðarskjal en samt sem áður tjáði hann sig um efni þess þegar

framsóknarflokkurinn er náttúrlega orðinn gríðarlega þreytt afl sem þarf að fara frá sérstaklega er það mikilvægt fyrir byggðir landsins ég ætla að ljúka þessari umræðu hér með því að segja við fólk að það er ekki heldur hægt að tala niður til fólks eins og stjórnarmeirihlutinn hefur gert með því að vera að tala um það að viðkomandi maður eins og grímur björnsson hafi ekki veitt þessar upplýsingar í rétta átt sérstaklega í ljósi þess að einn valdamesti maður landsins fordæmdi mann hér litla landssímamanninn gott ef það var ekki úr þessum ræðustól fyrir það að veita einmitt upplýsingar réttar upplýsingar sem urðu til þess að einn af vildarvinum sjálfstæðisflokksins þurfti að taka pokann sinn í landssímamálinu þannig að við verðum að gæta sanngirni að lokum vil ég minna framsóknarmenn á það að veita réttar upplýsingar og forðast ekki umræðuna það er lykillinn að því að það náist bót um þessi mál og það er ekki heldur hægt að halda áfram með hernað gegn landsbyggðinni sjávarbyggðunum hringinn í kringum landið og vera síðan að lofa álverum og einhverri stóriðju sem einhverja bót á þeim hryðjuverkum sem flokkurinn hefur framið á byggðum landsins